Voorzitter, ook ik betreur de grote afwezigheid van de Raad vanavond. Ik denk, Voorzitter, dat wij samen moeten proberen dat de Raad zeker aanwezig zal zijn als wij de kwijtingsresolutie van de heer Fjellner bespreken, ergens volgend jaar.

Ik denk dat de samenwerking uitstekend is en ik hoop dat dat zo blijft. Het uiteindelijke doel van ons allemaal is nog steeds om een positieve DAS te verkrijgen.

Wij beginnen binnenkort weer aan de voorbereidende acties voor een nieuwe meerjarenbegroting. Daar ligt ook wetgeving aan ten grondslag.

We hebben als Commissie begrotingscontrole de ministers van Financiën van die landen uitgenodigd om tekst en uitleg te geven. Ze hebben nog geen gevolg gegeven aan die uitnodiging, maar wij hopen dat het binnenkort gaat gebeuren.

Dat betekent dat het Parlement, zoals het er nu naar uitziet, er op zal staan dat in de volgende periode, in tegenstelling tot de huidige periode, alle lidstaten een verklaring afgeven van goed financieel beheer van EU gelden.